Il est aussi essentiel que nous fassions en sorte que ce règlement européen protège les investissements des très nombreuses PME qui innovent et qui créent des emplois, et donc que nous nous débarrassions de toutes les mesures qui seront non seulement inefficaces, comme par exemple les mentions nutritionnelles à l'article 14, mais coûteront inutilement, bien entendu, du temps et de l'argent

J'aimerais obtenir l'avis de la Commission sur cet amendement 205 qu'a longuement évoqué M me Grossetête, qui vise à ajouter une mention pour les animaux qui ont fait l'objet d'un abattage rituel, ce qui et cela a été dit stigmatiserait inutilement ces produits et serait particulièrement contreproductif pour ce secteur.